Rzeczywiście w tym roku dyskutujemy na temat sytuacji w Egipcie za każdym razem w kontekście powtarzających się tam nagminnie przypadków łamania praw człowieka powraca po raz kolejny kwestia prześladowanych chrześcijan w tym kraju. A dzisiaj mówimy o blogerze krytykującym nadużycia egipskich władz, który na swojej stronie internetowej protestował przeciwko użyciu siły przez wojsko.

Egipska konstytucja gwarantuje wolność wyznania i możliwość praktykowania swojej religii, jednak Najwyższa Rada Wojskowa działa tak, jakby takie przepisy nie istniały.

Dlatego też dzisiaj należy wezwać unijne władze do uzależnienia dalszego przekazywania tych środków od znaczącej poprawy sytuacji w Egipcie oraz do wykorzystania wszystkich dostępnych środków w celu wywarcia wpływu na Najwyższą Radę Wojskową, aby doprowadziła do zakończenia prześladowań Koptów oraz łamania praw człowieka w tym kraju.